Po koniecznym okresie oszczędzania i przywracania stabilności finansów publicznych przyszedł czas na inwestowanie w europejską gospodarkę oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W tym kontekście utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz stworzenie przyjaznego otoczenia dla biznesu zasługują na ogromne poparcie.

Bardzo cieszę się, że w ostatecznej wersji rozporządzenia znalazły się jasne zapisy wskazujące na to, że jednym z głównych celów funkcjonowania funduszu jest właśnie wspieranie zatrudnienia oraz inwestowanie w sektory wskazujące na duży potencjał w tworzeniu nowych miejsc pracy. Fundusz będzie także wspierał szeroko rozumiane inwestycje społeczne, a więc edukację, badania i rozwój, szkolenie zasobów ludzkich. Bardzo ważnym zapisem, który znalazł się w ostatecznej wersji rozporządzenia, jest ocena skutków społecznych funduszu oraz jego wpływu na tworzenie nowych miejsc pracy, dokonywana w ramach sprawozdawczości przed instytucjami Unii Europejskiej oraz w ramach procedury przeglądu. Jestem przekonana, że pozwoli to na podejmowanie w przyszłości bardziej świadomych i odpowiedzialnych decyzji.